yfirferð hér á þessu máli sem

forsætisráðherra og yfirmanni þá í því ráðuneyti sem hún gegnir úrskurðarorð þess dóms eða þess úrskurðar sem við tölum hér um eru svohljóðandi með leyfi forseta forsætisráðherra braut gegn ákvæðum laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla númer tíu tvö þúsund og átta með skipun í embætti skrifstofustjóra á skrifstofu stjórnsýslu og samfélagsþróunar í forsætisráðuneytinu ráðherra braut gegn ákvæðum laga ráðherra gerðist því brotlegur við lög samkvæmt þessum úrskurðarorðum það er þar af leiðandi mjög ódýrt svo ég noti bara það orð

varðandi það að þetta skyldi klúðrast allt saman það er ráðherrann sem ber ábyrgðina að sjálfsögðu á endanum ráðherrann horfir gjarnan til baka og gerði í sinni ræðu horfði til baka og var að mínu viti að reyna að réttlæta það eða skýra það út fyrir okkur að hennar brot væri allt öðruvísi og minna en einhverra ráðherra hér í fortíðinni eigum við að horfa til baka til þess að leita réttlætingar á mistökum eða lögbrotum sem við gerðum í dag eða eigum við að horfa til baka til fortíðarinnar til þess að læra skilaboðin sem við fengum hér þingmenn eftir rannsóknarskýrslu alþingis voru þau að við ættum að læra ég get ekki séð að hæstvirtur forsætisráðherra ætli sér að læra nokkurn skapaðan hlut heldur að réttlæta það að hún ætli sér að sitja eða hæstvirtur ráðherra ætli sér að sitja áfram vegna þess að þetta var miklu alvarlegra í fortíðinni ég er ósammála hæstvirtur ráðherra með það að þetta sé eitthvert minna brot í dag eða annars konar dómur málið eða það sem ég náði að kynna mér voru málin sett upp og sett fram með misjöfnum hætti það er hins vegar alveg rétt ég er þeirrar skoðunar að það eigi að nota þetta tækifæri til þess að setja punkt eða setja okkur ný viðmið nú hefur hæstvirtur forsætisráðherra það í hendi sér hvort hún ætli að segja við þingheim og við þjóðina sem hæstvirtur forsætisráðherra gjarnan talar til og talaði í umboði fyrir að setja okkur markmið til framtíðar hvernig við eigum að axla ábyrgð hvernig menn ætla að vinna

þessu broti sem hún braut samkvæmt úrskurðarorðunum hljóti þeir þingmenn sem hér sitja og verða hugsanlega ráðherrar einhvern tíma að hugsa til þess nú forsætisráðherra tvö þúsund og ellefu jóhanna sigurðardóttir hæstvirtur forsætisráðherra sagði hér í þingsal tuttugasta og fjórða mars að þetta væri ekki það stórt brot að hún þyrfti endilega að segja af sér þó að þetta væri dómur þetta snýst um það hvernig við öxlum ábyrgð eitt af því sem fram kemur í skýrslu rannsóknarnefndarinnar er einmitt það hvernig menn axla ábyrgð það hlýtur að hafa verið mjög freistandi fyrir þá ráðherra sem voru rannsakaðir í rannsóknarskýrslunni og síðan ákærðir vegna landsdóms að vísa bara á eitthvert ferli vísa á undirmenn vísa á aðra starfsmenn í ráðuneytinu og eitthvað slíkt þeir gera það hins vegar ekki þeir ákváðu að axla ábyrgðina sögðu að þeir bæru ábyrgð á ráðuneytunum og því sem þar fór fram kannski er ekki saman að jafna um efnistök og innihald það getur vel verið en þarna öxluðu menn ábyrgð ætlar hæstvirtur forsætisráðherra að axla ábyrgð til upprifjunar sat hæstvirtur ráðherra i þeirri ríkisstjórn og starfaði með þeim ráðherrum sem sögðust bera ábyrgð á þeim ráðuneytum þá með leyfi frú forseta ætla ég hér að vísa í og vitna í orð hæstvirts forsætisráðherra þegar hún var hér þingmaður hjá öðrum lýðræðisþjóðum hefði ráðherra sem brýtur svo gróflega lög og reglur verið látinn fjúka hér á landi er allt leyfilegt hjá ráðherrum og þeir komast upp með allt sagði jóhanna sigurðardóttir árið tvö þúsund og fjögur hver er pólitísk ábyrgð ráðherrans er henni fullnægt að mati hæstvirtur ráðherra með því að brotaþola verði dæmdar bætur eða ráðherrann segi af sér þetta sagði hæstvirtur núverandi forsætisráðherra árið tvö þúsund og fjögur þetta er enn eitt klúðrið að mínu viti frú forseti um það hvernig ríkjandi stjórnvöld ráðherrar er sitja í dag taka á málum eða horfa á vandamál sem koma upp hjá þessari ríkisstjórn ég hef ekkert sérstakt við hæstvirtan forsætisráðherra að sakast í þessu máli það var hins vegar kveðinn upp dómur úrskurður um að hún hafi brotið lög við höfum heyrt hér hæstvirtur umhverfisráðherra koma sér undan því að axla ábyrgð á úrskurði sem á hana féll eða dómur það fer eftir því hvernig við túlkum það ég er gríðarlega ósáttur við það þar var líka tækifæri til þess að segja við ætlum að taka upp þessi nýju vinnubrögð sem stjórnarliðar og ríkisstjórnin tala um svo mjög fjálglega þegar það hentar nú er boltinn kominn til hæstvirts forsætisráðherra frá hæstvirtur umhverfisráðherra að setja hér ný viðmið horfa til framtíðar það er nefnilega þannig að það er ekki eingöngu hæstvirtur forsætisráðherra sem mun í framtíðinni þá leyfa sér það að vísa til fortíðar um viðmiðin fyrir því hvenær menn axla ábyrgð það munu örugglega fleiri nota það tækifæri þegar fram líða stundir